virðulegi forseti það sem kom mér á óvart við annars ágæta skýrslu rannsóknarnefndar alþingis er hversu mikið við í raun vissum af vafasömum viðskiptum eigenda og stjórnenda bankanna á meðan á stærsta bankahruni sögunnar stóð enginn virtist hins vegar hafa þor þekkingu og burði til að stoppa eigendur og stjórnendur bankanna sem rændu auði þjóðarinnar fyrir framan nefið á þeim sem áttu að gæta hagsmuna almennings eftirlitsstofnanir framkvæmdarvaldið og löggjafarvaldið brugðust íslensku þjóðinni sem nú þarf að borga með eignaupptöku tekjumissi og velferðinni þjóðin mun á næstu árum þurfa að fara í gegnum miklar þrengingar af völdum bankahrunsins hún á því heimtingu á því að þeir aðilar sem áttu að gæta hagsmuna hennar axli ábyrgð og biðjist afsökunar einstaklingar sem reyndu að vara við því sem var að gerast á útrásartímanum var mætt með hroka persónulegum árásum og ásökunum um að spilla fyrir framþróun val þessara einstaklinga stóð því oftast milli þess að þegja og spila með eða eiga á hættu útskúfun samfélagið einkenndist af kunningjatengslum óformlegum samskiptum og sögusögnum um persónubresti þeirra sem voguðu sér að gagnrýna fyrirtækjaeigendur stjórnir fyrirtækja stjórnendur embættismenn og ráðherra frú forseti ég tek undir með rannsóknarnefnd alþingis um með leyfi forseta að lykillinn að farsælu endurreisnarstarfi sé að horfast í augu við mistök sem gerð voru það er hins vegar ekki nóg að viðurkenna mistökin við verðum jafnframt að gera breytingar sem ekki aðeins ná til regluverksins heldur taka einnig á gildum stefnu og starfsháttum í viðskiptalífinu stjórnkerfinu og stjórnmálum virðulegi forseti mikil vinna hefur nú þegar farið fram í efnahags og viðskiptaráðuneytinu og viðskiptanefnd við að meta hvernig breyta þurfi lögum og reglum til að koma í veg fyrir að eigendur og stjórnendur banka geti aftur rænt þá og komið skuldum sínum yfir á þjóðina breytingar sem gefa eftirlitsstofnunum aukin völd til að krefjast upplýsinga frá bönkunum um meðal annars lánveitingar þeirra og til að skipta sér af starfsemi þeirra auk þess eru lagðar til hertar reglur um eigið fé lánveitingar til eigenda og tengdra aðila og um hæfi stjórnarmanna framkvæmdastjóra og innri endurskoðenda banka þetta eru allt skref í rétta átt en ganga má lengra í að takmarka völd eigenda og stjórnenda fjármálafyrirtækja til að ráðskast með almannafé í eigin þágu viðskiptanefnd hefur lagt ríka áherslu á að bankarnir hafi sjónarmið eins og gagnsæi jafnræði samkeppni og orðspor einstaklinga að leiðarljósi við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja nefndin tekur jafnframt eftirlitshlutverk sitt alvarlega og hikar ekki við að kalla eftir upplýsingum til að varpa ljósi á umdeild mál frú forseti það vakti vissulega athygli mína að rannsóknarnefndin nefndi ekki ófullnægjandi löggjöf sem meginástæðu þess að fjármálaeftirlitið brást í eftirlitshlutverki sínu ástæðurnar voru þess í stað röng forgangsröðun ófullnægjandi upplýsingakerfi skortur á festu og ákveðni við úrlausn og eftirfylgni mála í stað þess að koma málum í lögformlegt ferli þegar ljóst var að fjármálafyrirtæki fylgdu ekki lögum og reglum var látið nægja að senda skriflegar athugasemdir þetta dæmi sýnir að laga og reglugerðarbreytingar eru brýnar en geta einar og sér ekki komið í veg fyrir að einstaklingar sinni ekki skyldum sínum eða misnoti aðstöðu sína eins og allt of oft var raunin í aðdraganda bankahrunsins auk hertra laga um fjármálafyrirtæki þarf að gera fjármálaeftirlitinu kleift að byggja upp faglega og tæknilega þekkingu sem er á heimsmælikvarða til að það takist verður að leyfa stofnuninni að skattleggja fjármálafyrirtæki eftir þörfum til að fjármagna meðal annars launagreiðslur til starfsfólk sem þurfa að vera mun hærri en almennt gerist hjá öðrum eftirlitsaðilum og fjármálafyrirtækjum það á nefnilega að vera eftirsóknarvert að vinna fyrir fjármálaeftirlitið almannahagsmunir krefjast þess frú forseti við þurfum sem þjóð að taka höndum saman um að útrýma afskiptaleysi gagnvart einstaklingum sem sniðganga og brjóta lög og reglur í krafti stöðu sinnar tengsla og

samfélagshagsmunum auka þarf umburðarlyndi gagnvart þeim sem þora að gagnrýna leyndarhyggjuaðgerðir og aðgerðaleysi þeirra sem fara með völdin í atvinnulífinu og stjórnmálum sérstaklega þegar gagnrýnin er knúin fram af almannahagsmunum frekar en eigin hagsmunum koma verður í veg fyrir að hegðun einstaklinga og hópa mótist af sérhyggju með því meðal annars að gera kröfu um faglegt mat á einstaklingum sem veljast til ábyrgðarstarfa í atvinnulífinu og stjórnsýslunni auk þess þarf að tryggja formleg samskipti aðila sem taka veigamiklar ákvarðanir og snerta almannaheill þannig að hægt sé að rekja hver vissi hvað hvenær og hverjir bera bera ábyrgð á því sem gert var frú forseti ein orsök hrunsins var efnahagsstefna sem mótaðist fyrst og fremst af hugmyndafræði og hagsmunum stjórnmálaflokka við völd en ekki langtímahagsmunum almennings rannsóknarnefndin nefnir í skýrslu sinni nokkur afar gagnrýnisverð dæmi um stefnu stjórnmálaflokka sem sérfræðingar vöruðu við á sínum tíma en voru hunsaðir ríkisstjórn framsóknar og sjálfstæðisflokks lækkaði til dæmis skatta og breytti útlánareglum íbúðalánasjóðs en báðar þessar aðgerðir voru þensluhvetjandi og ýttu undir eignabóluna ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar lét til dæmis undir höfuð leggjast að hvetja einn eða fleiri banka til að flytja höfuðstöðvar sínar úr landi með hörmulegum afleiðingum fyrir íslenska ríkið sem er nú eitt skuldsettasta ríkið á vesturlöndum ábyrgð stjórnmálaflokkanna sjálfstæðisflokks framsóknarflokks og samfylkingar er mikil og ég vænti þess að gjörbreyting verði á stefnu þeirra hvað varðar stóriðjuframkvæmdir afskiptaleysi af atvinnulífinu og vöxt atvinnulífsins á kostnað velferðarinnar í samfélaginu núverandi stjórnarflokkar verða að taka niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar alvarlega og hluta meðal annars á gagnrýni sérfræðinga á efnahagsstefna alþjóðagjaldeyrissjóðsins áætlunin hefur verið gagnrýnd fyrir að draga taum kröfuhafa og fjármagnseigenda frekar en almennings með endurreisn allt of stórs bankakerfis of háu vaxtastigi og mikilli skuldsetningu ríkissjóðs frú forseti efnahagsstefna okkar eftir hrun efnahagslífsins á að felast í að leiðrétta tekjuójöfnuð sem jókst gífurlega á síðustu árum hún á jafnframt að felast í að leiðrétta eignatilfærsluna frá skuldurum til fjármagnseigenda slík efnahagsstefna er í samræmi við hagsmuni þeirra sem enga ábyrgð bera á efnahagshruninu frú